Gospođo potpredsjednice, poštovana Visoka predstavnice Mogherini, zahvaljujem na još jednoj prigodi za vrlo intenzivan dijalog koji u okviru vaših aktivnosti vodite s Europskim parlamentom, a vjerujte, svi zastupnici to izuzetno cijene. U našim vanjsko političkim izborima i zauzimanju važnih pozicija kao globalnog aktera, htio bih izdvojiti tri pitanja koja mi se čine važnima za aktualni kontekst. Prvo je povezanost vanjske sigurnosne politike i naše unutarnje sigurnosti, gdje su borba protiv terorizma i napor da kontroliramo migracijski val neraskidivo vezani. Drugo je upravo u tom kontekstu specifičan odnos s Turskom, gdje se miješa i stabilnost u regiji i proces proširenja i kontroliranje migracija i nadzor naših vanjskih granica. A treće je tema koju detaljno pratimo, Ukrajina, gdje smo vidjeli kako u Nizozemskoj jedan nacionalni referendum na europsku temu ima međunarodne posljedice. Svima nama zadaća je da bolje rastumačimo vanjsko političke implikacije našeg djelovanja nacionalnim javnostima.